Zato pozivam Komisiju da učini sve, pa i nebirokratske mjere uz snažnu političku podršku da Hrvatska čim prije uđe u Schengensko područje, jer će to dodatno doprinijeti stabilizaciji stanja na zapadnom Balkanu. Također, Hrvatska u ovom trenutku vrši prave ispravne pripreme za Eurozonu, za ulazak u Eurozonu, za proces ulaska u Eurozonu. I tu očekujem od Komisije snažnu podršku za našu zemlju, jer Hrvatska zaslužuje ući i u Schengensko područje i u Eurozonu. Učinite sve i političkim metodama da se taj problem čim prije razriješi za našu zemlju.